Mi magyarok ismét kaptunk üzenetet az Európai Uniótól. Szeretném továbbítani honfitársaimnak így az április 8 i választásokra készülődve.

Tessenek elképzelni, az én otthoni honfitársaim, hogy majd azok a baloldali, illetve liberális jelöltek, akik most azt állítják, hogy ők igenis meg fogják tartani a kerítést a határon, ők igenis távol fogják tartani a tömeges migrációt, hogyha egyszer a magyar nép ezt követeli. Hogy fognak majd az itteni pártjaiknak, pártfrakcióiknak nekimenni, nekifeszülni, komolyan gondolják, hogy majd ők lesznek itt a nagy ellenállók? Nehogy már bedőljenek az ilyesminek!